No es un tema menor, sobre todo porque el Consejo hasta ahora había puesto el acento exclusivamente en la austeridad presupuestaria. Aquí, el pasado marzo, en un debate similar, yo decía que se estaban equivocando de políticas y que había que cambiar de rumbo. Afortunadamente, parece que el Consejo está empezando a girar y no solo estamos hablando de disciplina presupuestaria, que hace falta, sino también del fomento del crecimiento sostenible.

Ahora solo hace falta que los ministros de finanzas sigan el rumbo que marcó el pasado Consejo y que pongan en práctica ese rumbo y lo apliquen al presupuesto de la Unión Europea. A este presupuesto y al de 2013, porque el año pasado les advertimos de que no nos iba a llegar el dinero para financiar esas políticas y esos compromisos a los que habíamos llegado y, desgraciadamente, tuvimos razón hoy en día hay, por ejemplo, programas del Séptimo Programa Marco de Investigación que están paralizados por falta de financiación.